frú forseti mannréttindi eru algild sagði hæstvirtur utanríkisráðherra og ég tek undir með honum varðandi það þau eru algild og þau eiga að ná yfir alla líka meinta hermdarverkamenn sem eru í haldi hjá leyniþjónustum erlendra stórvelda

núna eru erlendis miklar umræður um fangelsi leynifangelsi í skuggaríkjum þar sem fluttir eru

miðstöð slíkra flutninga þýskt stórblað kallaði ísland miðstöð slíkra fangaflutninga til landa þar sem vitað er að beitt er pyntingum við yfirheyrslur við höfum rætt þetta við hæstvirtan utanríkisráðherra síðast í gær og ég var ekki ánægður með svörin skömmu eftir að hæstvirtur ráðherra gaf hér heldur loðmulluleg svör bárust fregnir af því að hér á reykjavíkurflugvelli er flugvél frá holding l company sem new york times segir að sé leppfyrirtæki cia mig langar að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvað ætlar hann að gera í því ætlar hann ekki að gefa út formlega yfirlýsingu um það til bandaríkjastjórnar að þessum vélum og þessum flutningum sé ekki heimilt að fara fram um ísland ætlar hæstvirts utanríkisráðherra ekki heldur að gefa út formlega yfirlýsingu um að þeim flugvélum sem vitað er að eru notaðar í þessum tilgangi sé bannað